Madame la Présidente, la diversité culturelle qui est l'objet de ce rapport est une dimension essentielle de la construction européenne, affirmée par le traité de Lisbonne, qui demande que l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale.

Je compte sur tous les collègues ici présents pour confirmer ce vote en plénière. Le Parlement européen pourra ainsi enclencher une dynamique nouvelle, porteuse d'espoir pour les dizaines de millions d'Européens qui possèdent en héritage une langue et une culture apprises de leurs aïeux et qui désirent pouvoir en assurer la transmission aux générations futures.